ég vil byrja á því að þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir skýrsluna fjölskyldan er hornsteinn samfélagsins að tilheyra fjölskyldu hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda grunninn að hugtakinu fjölskylda má rekja allt til biblíunnar í mósebók kemur fram áherslan á að stofna til hjúskapar og að maður og kona eigi að vera frjósöm og fjölga mannkyninu aristóteles er talinn vera einna fyrstur þeirra sem skrifaði um hugtakið fjölskyldu hann fjallaði um hin stöðluðu hlutverk fjölskyldunnar sem mynda saman grunneiningu samfélagsins flestir vilja eignast fjölskyldu en aðrir geta það ekki sökum veikinda eða líffræðilegra orsaka og þurfa því að leita annarra leiða

undanfarin ár hefur verið þó nokkur umræða um staðgöngumæðrun á íslandi í dag er staðgöngumæðrun bönnuð hér á landi samkvæmt lögum hugtakið staðgöngumæðrun eins og það er skilgreint í lögum númer fimmtíu og fimm nítján hundruð níutíu og sex um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna felur í sér að tæknifrjóvgun er framkvæmd á konu sem hyggst ganga með barn og fyrir aðra konu og að staðgöngumóðirin hafi fallist á það fyrir meðgönguna að láta barnið af hendi strax eftir fæðingu til væntanlegrar ættleiðingar og uppeldis hjá þeim foreldrum sem tækju við barninu hverjir þurfa á staðgöngumæðrun að halda það eru konur sem misst hafa legið vegna sjúkdóma eða áverka og konur sem fæðst hafa án legs konur sem mega ekki ganga með barn sjálfar vegna sjúkdóma konur sem hafa leg en þrátt fyrir góð gæði fósturvísa ná þeir ekki haldi legið sjálft er vandamálið aðstæður staðgöngumæðra geta verið mismunandi staðgöngumóðir í velgjörðarskyni er sú sem gengur með barn fyrir aðra og gerir það eingöngu vegna mannúðarsjónarmiða og löngunar annarrar manneskju til þess að láta þann draum rætast að eignast barn staðgöngumóðir fær enga greiðslu en foreldrar barnsins greiða allan útlagðan kostnað vegna meðgöngunnar staðganga í hagnaðarskyni er sú kona sem gengur með barn fyrir aðra konu og gerir það eingöngu vegna þóknunar þessi aðferð er oftar en ekki notuð af efnuðu fólki sem þráir að eignast barn og er oft á tíðum örvæntingarfullt og gerir nánast hvað sem er til að ná markmiði sínu þessi aðferð er lögleg í nokkrum löndum og virðist vera framkvæmd vegna fátæktar staðgöngumóðurinnar við þingmenn þurfum að horfa á þetta út frá siðferðilegu sjónarhorni flestir eru sammála um neikvæða þáttinn vegna staðgöngumæðrunar í hagnaðarskyni og hefur staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni verið líkt við vændi að kona sé tilbúin að nota líkama sinn í annarlegum tilgangi oft eiga þessar konur við mikla fátækt og þröngar félagslegar aðstæður að etja hæstvirtur forseti ég er á þeirri skoðun að það þurfi að skoða þetta mál gaumgæfilega málið er jú umdeilt út frá siðferðilegum rökum ég er þó jákvæð með framhaldið og niðurstöðu þingsins það eru vankantar á þessu máli eins og öðrum ég spyr er möguleiki að setja reglur um staðgöngumæður það er að sérhver staðgöngumóðir megi einungis ganga með barn fyrir aðra konu einu sinni með því væri jafnvel hægt að draga verulega úr líkum á að staðgöngumóðirin geri þetta í hagnaðarskyni en ekki í velgjörðarskyni þar að auki þyrfti staðgöngumæðrun að vera búin að ganga í gegnum að minnsta kosti eina fæðingu áður en auk þess þyrfti auðvitað að kanna bakhjarl

hæstvirtur forseti málið þarf að þróast í umræðunni hér á landi áður en tekin er ákvörðun um að að lögleiða staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni margir hafa bent á að við þyrftum að vera í samfloti með hinum norðurlöndunum í svo stóru siðferðilegu máli ég fagna að umræðan fari fram hér á landi

opnast augu fólks fyrir þessum möguleika en eins og ég sagði í upphafi er fjölskyldan hornsteinn samfélagsins takk fyrir